quello che avviene costantemente nella repressione di insegnanti e giornalisti, quello che avviene, segnalato dalle ONG, a danno dei profughi, in primo luogo siriani, forse potrebbe svegliare la memoria del Commissario quello che ha detto la Corte dei conti dell'Unione europea su come Erdoğan utilizza questi fondi. Ecco, io credo che sia una vergogna, una vergogna, i soldi che diamo a Erdoğan, ormai più di 6 miliardi per bloccare i flussi migratori, che sia un vero e proprio crimine contro l'umanità. E aggiungo, si è parlato di democratizzazione perché il Parlamento europeo non invia, perché Erdoğan non ha invitato osservatori del Parlamento europeo alle prossime elezioni? Io mi recherò in Turchia per osservare le elezioni, ma ci andrò senza la possibilità della copertura di questo Parlamento.